Mich würde es schon interessieren, ob Sie die Situation speziell in angrenzenden Ländern ich spreche hier von meinem Heimatland Österreich auch verfolgt haben.